Ugyanakkor nem megkerülhető az a tény, hogy decembertől tart az a folyamat, amely egy nem kellően előkészített kormányközi paktumot a közösségi joggal összhangba hoz. Legyünk őszinték nem véletlen, hogy számos képviselő úgy véli, hogy ez az új kormányközi megállapodástervezet szükségtelen volt, és semmi újat nem tartalmaz a korábban elfogadott hatos csomaghoz képest.

Ugyanakkor rendkívül sajnálom, hogy ez a tartalom a hatos csomagba korábban nem kerülhetett be. Ezzel egyidőben azonban hangsúlyozni szeretném, hogy minden, a közös gazdaságirányítást segítő és minden közös európai fellépést sürgető megállapodás fontos.

Mégsem vagyok teljesen elégedett, mert a közös fellépés nem valósulhat meg. Sajnos nem mindenki írta alá a paktumot, másrészt pedig a summit közül nem fogják meghívni a zónán kívüli tagállamokat mind a két eseményre. Persze minden jó, ha a vége jó, örülök, hogy pont kerül az aláírással a paktumnak a végére, és remélem, hogy március végéig elegendő idő áll rendelkezésre, hogy a hiányosságokat még kiküszöböljék.